A mai vitában úgy tűnik, hogy a Velencei Bizottság egyfajta európai szuper döntőbírósággá nőtte ki magát. Ugyanez a Velencei Bizottság súlyos kritikákat, jogos kritikákat fogalmazott meg a máig hatályban lévő szlovák nyelvtörvénnyel szemben, és nem hallottam egyetlen szlovák kollegámat sem, hogy valaha is hivatkozott volna erre a szlovák nyelvtörvényre.

Nem tud válaszolni, de szeretnék Szájer Józsefnek válaszolni, hogy én, mint román állampolgár, csak tudom, hogy igenis, a Románián kívül álló románok is szavazhatnak és rendelkezhetnek útlevéllel, mint ahogy a szlovák alkotmány is, és még nagyon sok európai alkotmány

Én nem látok ebben semmi kivetnivalót. Én elgondolkodnék azon, hogy Magyarországnak miért kell ezt rögzítenie, azért, mert a határon túl élő magyarokat a mai napig is diszkriminálják azokban az országokban, ahonnan vehemensen támadják a magyar alkotmányt.